Aș dori să salut și eu declarația vicepreședintelui Comisiei în contextul intensificării conflictului dintre cele două părți. Consider că liderii politici trebuie să respecte voința poporului exprimată prin referendumul de independență. Sudanul are o lungă istorie de tulburări interne violente, iar ultimele evoluții indică o întoarcere la acest trecut. Subliniez situația deosebit de dificilă în care se află populația din zonele de conflict. Există riscul producerii unei catastrofe umanitare, dacă membri comunității internaționale nu vor interveni. Mai mult, se înregistrează atacuri în zonele apărate de trupele ONU, ceea ce pune în pericol viața militarilor și întoarcerea refugiaților. Atrag atenția supra importanței dezarmării treptate a grupărilor care împiedică punerea în aplicare a rezultatelor referendumului. Traficul de arme din zonă încurajează și mai mult mișcările rebele și compromite procesul de stabilire a independenței.